Monsieur le Président, maintenant que le vote à main levée semble moins partagé qu'auparavant, lorsqu'on a justement décrété le vote électronique, peut on revenir au vote à main levée pour le vote non nominatif, pour accélérer la procédure?